Spoštovane gospe poslanke in gospodje poslanci! Odbor za finance je kot matično delovno telo na drugi seji, šestega novembra letos, obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov, ki ga je državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku predložila vlada. Kolegij predsednika državnega zbora je na peti seji, dne enaintridesetega julija letos, potrdil nujni postopek za sprejem zakona. Odbor je prejel naslednja dodatna gradiva k predlogu zakona: mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne dvaindvajsetega oktobra in mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance z dne štiriindvajsetega oktobra. Seji odbora so prisostvovali predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance, Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora in Agencije za trg vrednostnih papirjev. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je državni sekretar na Ministrstvu za finance pojasnil, da predlog zakona odpravlja sklicevanje na prejšnji zakon o trgu finančnih instrumentov, ki bo s sprejetjem predloga novega zakona prenehal veljati, s čimer se sledi ciljem zagotavljanja pravne varnosti ter zagotavljanja jasnosti, preglednosti, kakovosti in določnosti predpisov. Zakonodajno-pravna služba je predlog zakona proučila z vidika skladnosti z ustavo, pravnim sistemom in z zakonodajnotehničnega vidika. Na odboru je pisno mnenje predstavil tudi predstavnik Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, ki predlog zakona podpira. Prav tako je izrazil predlog oziroma podporo predlogu zakona predstavnik Agencije za trg vrednostnih papirjev. Odbor je v skladu s stoosemindvajsetim členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Glede na to, da Odbor za finance kot matično delovno telo k predlogu zakona ni sprejel nobenega amandmaja, odbor predlaga državnemu zboru, da predlog zakona sprejme v predloženem besedilu. Hvala lepa.